1. ledna letošního roku a komplikované administrativní zátěže. To vše je nutné vyřešit, a to velmi brzy, paní komisařko. V tomto ohledu i já vyzývám k rychlé reakci, která situaci dopravců vyjasní za dodržení evropského práva.

čtyřikrát vyšší než v České republice a je dokonce dvakrát tak vysoká, jako je česká průměrná mzda. Současná situace v sektoru dopravy tento problém jen ukázala v celé své šíři. Ať již bude rozhodnutí Evropské komise jakékoliv, tento rozpor s tím z Evropy nezmizí.